Tym niemniej należy trzymać kciuki za to państwo, które podąża trudną, niełatwą, wyboistą, czasem pod górę, drogą do demokracji.

Niech Unia Europejska wspiera te wysiłki.